Ce nouveau programme pour l'emploi et l'innovation sociale doit permettre de tracer la voie pour de nouvelles politiques sociales innovantes.

L'Europe doit apporter des réponses à la hausse du chômage, de la pauvreté et de l'exclusion. En facilitant l'accès au micro crédit, notamment à la mobilité professionnelle, l'Europe peut apporter une réelle plus value et un effet multiplicateur aux actions régionales et nationales, que ce soit au travers de moyens budgétaires ou par son expertise, notamment pour diffuser de bonnes pratiques,